frú forseti ég mæli fyrir skýrslu íslandsdeildar norðurlandaráðs fyrir starfsárið tvö þúsund og sex í henni er fjallað um störf deildarinnar starfsemi nefnda norðurlandaráðs fundi þess og norðurlandaráðsþings sem að þessu sinni var haldið í kaupmannahöfn skýrslan liggur fyrir og ég sé ekki ástæðu til að fara nákvæmlega í efnisatriði hennar hér ég mun hins vegar hnykkja á ýmsum þáttum í norrænu samstarfi á árinu sem mér þykja mikilvægir að öðru leyti vísa ég til skýrslunnar í heild sem liggur fyrir í prentuðu þingskjali norrænt samstarf stendur traustum fótum og nýtur mikils stuðnings meðal almennings á norðurlöndum í skoðanakönnun sem norðurlandaráðið lét gera á öllum norðurlöndunum í október síðastliðinn í aðdraganda norðurlandaráðsþings kom í ljós að almenningur þekkir vel til og hefur jákvætt viðhorf til norræns samstarfs á íslandi þekkja níutíu prósent til norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar og sextíu og níu prósent telja norðurlöndin mikilvægan samstarfsaðila fyrir ísland á alþjóðavettvangi til samanburðar má geta þess að fimmtíu og tvö prósent nefndu ríki evrópusambandsins tuttugu og þrjú prósent bandaríkin og tuttugu og tvö prósent kína þetta eru ánægjulegar og merkilegar niðurstöður ef borið er saman við sambærilega könnun sem gerð var fyrir fjórtán árum telja mun fleiri íslendingar nú en þá að starf norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar hafi gildi fyrir almenning á norðurlöndum en hvað finnst þá fólki að norrænt samstarf eigi að snúast um samkvæmt skoðanakönnuninni telja íslendingar þrjá málaflokka vera mikilvægasta í fyrsta lagi möguleikann til náms og rannsókna í öðrum norrænum ríkjum í öðru lagi baráttuna gegn skipulagðri glæpastarfsemi í þriðja lagi umhverfismál þegar þessar áherslur eru bornar saman við störf norðurlandaráðs á árinu kemur í ljós að einmitt þessir málaflokkar voru mjög til umfjöllunar hjá ráðinu á síðasta ári og einnig á norðurlandaráðsþinginu í kaupmannahöfn í vetur þarna er samhljómur sem rennir enn frekari stoðum undir það erindi sem norrænt samstarf á til þjóða norðurlanda norðurlöndin eru eitt atvinnu menntunar og búsetusvæði norræna samstarfið er ekki síður mikilvægt í dag en þegar til þess var stofnað fyrir rúmri hálfri öld það hefur sannarlega haft burði til að aðlagast breyttum heimi og eflast á þeim sviðum sem íbúar

fjárfestingar og gott umhverfi fyrir einkarekin fyrirtæki ásamt afar góðri stöðu jafnréttismála raunar þeirri bestu í heimi enda má raunar segja að norðurlöndin tróni oftast á toppnum í hvers kyns alþjóðlegum samanburði á undanförnum árum hefur verið unnið markvisst að því að gera fólki og fyrirtækjum sem auðveldast að lifa og starfa í fleiru en einu landi landamærahindranir og leiðir til að ryðja þeim úr vegi fyrir fyrirtæki og einstaklinga þar með talið námsmenn voru til umfjöllunar á norðurlandaráðsþinginu það hefur mikið áunnist nú þegar í þessum efnum og á síðasta ári voru um sextán þúsund íslendingar búsettir annars staðar á norðurlöndum við nám og störf en stöðugrar árvekni er þörf því að það koma alltaf í ljós fleiri stjórnsýsluhindranir sem þarf að yfirstíga um leið og búið er að laga vandamál á einum stað þá kemur upp vandamál einhvers staðar annars staðar það er okkar viðfangsefni að leysa úr þessum málum á þinginu í kaupmannahöfn samþykkti norðurlandaráð tvenn tilmæli í þessum efnum annars vegar tilmæli til ríkisstjórna norrænu landanna um að sameinast um áherslur í eftirfylgni ákvarðana um afnám landamærahindrana svo að þær öðlist lagagildi og verði framkvæmanlegar hins vegar tilmæli til norrænu ráðherranefndarinnar um að sjá til þess að í framtíðinni verði sett ákveðin tímamörk eða tímanleg markmið um aðgerðir til að draga úr landamærahindrunum norræna ráðherranefndin hefur nú þegar brugðist vel við og útnefnt sérstaka fulltrúa til að knýja á um að hindrunum sé rutt úr vegi hvað varðar viðskipta og atvinnulíf og félags og heilbrigðismál vegna mikilvægis málsins heldur þó umræðan um það stöðugt áfram innan norðurlandaráðs og við þurfum að vera þar á verði meðal annars hefur verið rætt um að stofna skrifstofu sem norrænir borgarar og fyrirtæki gætu leitað til sem hefðu það verksvið að koma úrlausnarefnum á framfæri við norðurlandaráð og norræn þjóðþing benda á úrbætur í lögum landanna og koma með tillögur um gerð nýrra norrænna samninga sem stuðla að sveigjanleika í þessum efnum á norðurlöndunum augljóst er að málefnið er mikilvægt og nauðsynlegt að halda áfram umræðunni um hvernig yfirstíga má stjórnsýsluhindranir hvort sem það verður með slíkri skrifstofu eða ekki og gera það að sjálfsögðu í mjög góðu samráði við norrænu ráðherranefndina baráttan gegn skipulagðri glæpastarfsemi var einnig ofarlega á dagskrá norðurlandaráðs einkanlega baráttan gegn mansali samþykkt voru tilmæli til norrænu ráðherranefndarinnar um átak á norðurlöndum gegn miðlun kynlífsviðskipta athvörf fyrir fórnarlömb mansals á norðurlöndum norðvestur rússlandi og eystrasaltsríkjunum og baráttu gegn mansali til kynlífsþrælkunar mansal er ört vaxandi skipulögð glæpastarfsemi sem þrífst á grófum mannréttindabrotum og nauðsynlegt er að berjast gegn með alþjóðlegu samstarfi því ber sérstaklega að vekja athygli á þeim tilmælum norðurlandaráðsþingsins til ráðherranefndarinnar að semja í samráði við norðurlandaráð sameiginlega norræna framkvæmdaáætlun um baráttu gegn mansali til kynlífsþrælkunar það mál þarf að komast á dagskrá með afgerandi hætti á næstunni þá vík ég að umhverfismálum sem lengi hafa verið í brennidepli í samstarfinu í því sambandi er vert að vekja athygli á umfjöllun um loftslagsbreytingar sem svo mjög hafa verið í umræðunni á íslandi upp á síðkastið loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra eru æ áleitnari viðfangsefni einkum fyrir norðlægustu löndin bráðnun norðurskautsíssins opnar að öllum líkindum nýjar siglingaleiðir og auðveldar aðgang að náttúruauðlindum en mikilvægt og brýnt er að huga að umhverfissjónarmiðum við nýtingu á þeim möguleikum sem breytingarnar hafa í för með sér

loftslagsbreytingar og viðbrögð við þeim eru í eðli sínu alþjóðlegt verkefni norðurlöndin eru þekkt fyrir þekkingu sína á umhverfismálum því er mikilvægt að þau taki virkan þátt í alþjóðlegri umfjöllun um takmörkun á gróðurhúsalofttegundum enda hafa þau lengi verið í forustusveit í umhverfismálum og njóta virðingar í alþjóðlegri samvinnu fyrir áherslur sínar og stefnu og þann árangur sem þau hafa náð í þeim málum ég get ekki látið hjá líða að fara nokkrum orðum um stöðu sjálfstjórnarsvæðanna þá vil ég sérstaklega nefna það að færeyingar hafa sótt um fullgilda aðild að samstarfinu bæði hvað varðar norðurlandaráð og norrænu ráðherranefndina málið er flókið þar sem um þrjú svæði er að ræða með ólíka stöðu gagnvart þeim ríkjum sem þau tilheyra þá er ekki enn nógu ljóst hver afstaða þeirra landa sem í hlut eiga raunverulega er aðeins sjálfstæð ríki eiga aðild að helsinki sáttmálanum sem er grundvöllur norræns samstarfs ef sjálfstjórnarsvæðin eiga að eiga fullgilda aðild að opinberu norrænu samstarfi þyrfti að breyta honum það gæti því í raun og veru reynst farsælt við núverandi aðstæður að láta á það reyna að leita allra leiða til að styrkja stöðu sjálfstjórnarsvæðanna innan ramma þess samstarfs sem er fyrir hendi áður en tímabært er að ræða breytingar á helsinki sáttmálanum ég veit að þessi vinna er auðvitað í fullum gangi hjá ráðherranefndinni hjá samstarfsráðherrunum til þess að ræða slíkar grundvallarbreytingar þarf að ríkja fullur einhugur meðal landanna um að ráðast í þær þá er ég að tala um að ef niðurstaðan á einhverjum tímapunkti yrði að að fara þyrfti í breytingar á helsinki sáttmálanum þá yrði það líka að vera ljóst að sjálfstjórnarsvæðin öll væru að fullu reiðubúin að gangast undir allar skyldur því samfara ég tel að innan norðurlandaráðs sé mikill vilji til að ráða þessum málum til lykta í fullri sátt að síðustu vík ég sérstaklega að samkeppnishæfni norðurlanda á alþjóðlegum vettvangi í framhaldi af greiningarvinnu um styrk norðurlanda er það viðhorf sífellt meira áberandi í norrænu samstarfi að norðurlöndin sem eru svæði í fararbroddi á heimsvísu eigi sérstaka möguleika og sóknarfæri til framtíðar þau eiga ákveðin sameiginleg gildi en einnig mismunandi styrkleikaþætti sem nýta má til að einkenna þau á alþjóðavísu með öðrum orðum svæðasamstarf á borð við það norræna sem hefur áratugahefð að baki getur verið lykilatriði til að styrkja bæði samkeppnishæfni svæðisins í heild og einstakra landa innan þess sú áhersla verður áfram áberandi í norrænu samstarfi á næstunni og settur hefur verið á fót starfshópur til að fylgja þessum hugmyndum eftir

kemur ljóst er að framundan eru spennandi tímar í norrænu samstarfi með aukinni áherslu á alþjóðamál ég hef nú reifað í stuttu máli þær meginlínur í starfi norðurlandaráðs á síðasta starfsári sem mér hefur þótt sérstök ástæða til að vekja athygli á ég vil að lokum nota tækifærið og þakka